Monsieur le Président, à vrai dire, en prenant la parole aujourd'hui, je me suis dit que ma précédente intervention sur le sujet, il y a presqu'un an, était toujours d'actualité.

Les constats se ressemblent, se répètent, les appels à la réaction de la communauté internationale et des autorités congolaises aussi, et pendant ce temps là, sur le terrain de la violence, rien ne change, tout empire de manière tragique. A t on bien conscience que l'on parle de centaines d'innocents sacrifiés, de personnes humiliées, violentées, parfois même mutilées? Tout empire et les échecs s'additionnent l'échec d'un État dont la première responsabilité est d'assurer la protection de sa population, l'échec de la MONUC et maintenant de la MONUSCO, qui, au regard des viols en masse perpétrés cet été dans le Nord et le Sud Kivu, ne semble avoir mené ni action préventive, ni action réactive. Combien de temps la communauté internationale va t elle encore tolérer cela?

Mais aujourd'hui, il est question du présent. Il est plus que temps de prendre en compte la totalité des crimes et donc des actes de violence sexuelle perpétrés en RDC et qui sont, eux aussi, d'une ampleur historique.

Tous les auteurs des violations des droits de l'homme doivent être amenés à rendre des comptes et à comparaître, dans certains cas, devant la Cour pénale internationale et, pour ce qui est des faits antérieurs, comme Mme Creţu, je plaide instamment, à nouveau, pour l'instauration d'un tribunal pénal international pour la RDC. C'est notre responsabilité et celle de la communauté internationale de permettre de rendre justice aux centaines de milliers de victimes, quelles qu'elles soient celles d'aujourd'hui et celles d'hier tombées depuis tant d'années dans ce pays martyr.